Ezért az európai zöld megállapodásnak nemcsak ambiciózusnak kell lennie, hanem olyannak, amely figyelembe veszi a tagállamok igényeit, valamint megvédi a fogyasztókat és az Unió versenyképességét.